La liberté d'expression défendue par ce professeur de collège lui a valu une mise à mort atroce organisée par des obscurantistes. Les réseaux sociaux ont manifestement tenu un rôle fondamental dans cet attentat, puisque s'y sont épanouis des appels à la haine. Certes, les contenus préjudiciables et les incitations à la haine sur internet ne sont pas exactement notre sujet aujourd'hui, mais comment ne pas avoir en tête cette question hautement sensible des outils dont on se dote ou pas pour défendre les libertés fondamentales tout en combattant les criminels? Aujourd'hui, les textes portent sur l'acte sur les services numériques. Ils énoncent des pistes d'amélioration sans précédent pour combler les lacunes actuelles de l'environnement en ligne et établir un internet plus sûr pour ses utilisateurs. Je note particulièrement le principe selon lequel ce qui est illégal hors ligne doit également être illégal en ligne, mais aussi un mécanisme contraignant de notification et d'action pour lutter contre les contenus illégaux en ligne, tout en protégeant les droits fondamentaux des utilisateurs. Le texte de mon collègue, Alex Agius Saliba, ambitionne de garantir une meilleure protection des consommateurs en ligne en rendant les places de marché en ligne plus responsables. Celles ci devront dévoiler l'identité de leurs vendeurs, couvrir toutes les entités qui proposent des services et des produits aux consommateurs, y compris lorsqu'elles sont établies en dehors de l'Union.

C'est un premier pas plus que nécessaire au vu des problèmes rencontrés, notamment dans le contexte de crise sanitaire actuelle.